Međutim, ja želim isto tako iskazati neke rezerve, zato što nisam siguran da će ova reforma automatski uroditi onim plodom kojim želimo i nisam siguran da će biti svugdje prihvaćena s oduševljenjem. Dapače, vidimo već u ovoj raspravi da imamo ozbiljnih problema i ozbiljnih primjedbi. Zato vas pozivam da idemo u reformu, ali da tu reformu učinimo svakako postupno. Ovako dolazimo u situaciju da će nam sigurno doći do prigovora, imat ćemo situaciju u kojoj će ovaj izvještaj doživjeti i mnoge kritike u javnosti. Ja sam za reformu, ali da postupno uđemo u reformu, a ako je već učinimo i ako na kraju bude ipak prihvaćeno da imamo dva nova suca po svakoj zemlji članici, onda svakako rodna ravnopravnost, od toga nikako ne smijemo odustati.